Merci pour votre engagement et pour votre détermination merci également aux autres collègues qui ont contribué à cet accord.

C'est ainsi que nous avons obtenu une augmentation de 500 millions d'euros par rapport au premier projet de budget pour des programmes contribuant à la protection du climat, mais aussi 300 millions pour la recherche, 130 millions pour l'interconnexion de nos réseaux énergétiques et de transport, sans oublier 50 millions pour Erasmus. Il s'agit, sans conteste, d'un bon accord pour le Parlement, pour l'Europe. Les citoyens nous ont donné un mandat clair pour que l'Union les protège et qu'elle assure leur avenir. Selon une enquête d'opinion récente, le changement climatique est devenu la deuxième préoccupation des citoyens à l'échelle de l'Union européenne.

Cette semaine, le Parlement européen montre qu'il est un acteur clé pour notre planète. J'aimerais néanmoins vous faire part d'un regret.

L'Union a manqué à ses engagements. Cependant, à notre insistance, la Commission a déclaré qu'elle redirigerait l'argent non utilisé dans certains programmes vers des lignes contribuant au climat.